Señor Presidente, la semana pasada cientos de personas volvieron a la localidad castellana de Villar de Cañas, en Cuenca, para pedir la paralización de la construcción de un almacén de residuos nucleares. En respuesta a preguntas que yo he presentado ante la Comisión Europea se ha reconocido que ese proyecto no tiene los informes preceptivos a que obliga el Tratado Euratom, que ha sido firmado por España. Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear denuncian además presiones políticas y el hecho de que se aprueben informes con los que no están de acuerdo. Y, por si fuera poco, el emplazamiento es considerado inadecuado por muchos expertos. Pero el Gobierno español continúa y no ceja en su empeño de ubicar en Villar de Cañas un cementerio nuclear construido sin las garantías mínimas y con una total falta de información a la ciudadanía. Y yo pregunto aquí ¿Castilla es también Europa? ¿Puede la Unión Europea contemplar la construcción de una instalación nuclear de alto riesgo, de esta forma, y no implicarse? Castilla quiere seguridad, quiere respeto y quiere inversiones que hagan detener la sangría de su población y no convertirse en el basurero de lo que nadie quiere.